Kar se tiče prvega dela vprašanja, iskreno projekta tako podrobno ne poznam, da bi vam znala povedati križišče, krožišče, tako da se zavezujem, da poleg tistih dveh finančnih podatkov, bomo tudi natančen opis kaj pomeni trasa dva a, vam podali. Kar se tiče sodelovanja z Ministrstvom za okolje in prostor. Jaz mislim, da z ministrom vsaj do zdaj sva, več kot dobro sodelovala. Njegova velika prednost je, da je bil prej državni sekretar na tem istem ministrstvu in zelo podrobno in zelo natančno pozna probleme. Je pa dejstvo, da je prav umeščanje v prostor eden od večjih upam, da ne bo naroblen, narobe razumljeno, če rečem "problemov", ampak časovna ovira za to, da se določeni večji projekti v naši državi, še posebej na področju prometne infrastrukture, ne speljejo hitreje. Jaz nisem zagovornica tega, da je treba kar vse standarde ne upoštevati, ampak mogoče se pa da res, predvsem na Ministrstvu za okolje in prostor, pogledati, ali se določeni koraki lahko speljejo hitreje. In kot sem rekla, zaenkrat nimam razlogov, da ne bi verjela v to, da tudi minister Leben ima takšna ima takšne želje in namene.